Nous sommes tous d'accord ici pour dire qu'il faut combattre fermement les abus sexuels contre les enfants et nous avons bien compris que votre priorité est la lutte contre la pédocriminalité en ligne. Pour autant, je ne voudrais pas que l'on se serve de ce sujet grave pour supprimer la protection personnelle de tous nos concitoyens. Je me permets de vous dire que l'exploitation des enfants n'a pas commencé avec internet. Internet n'est parfois qu'une partie visible de réseaux tentaculaires d'exploitation infantile et humaine utilisant des enfants pour engranger des profits. La pédocriminalité, le tourisme sexuel, la prostitution infantile, les abus intrafamiliaux n'ont pas commencé avec internet et ils traversent les siècles et les continents. Pire, ces procès de pédocriminalité étaient parfois autorisés, souvenez vous de cet écrivain encensé pour son roman racontant ses relations sexuelles avec une jeune fille de 14 ans, Gabriel Matzneff. Pour terminer, Madame la Commissaire, la traite commence aussi par l'abandon de certains enfants, je veux parler des enfants exilés, des enfants roms, qui sont sciemment sortis du champ de la protection de l'enfance. Nous ne pouvons plus accepter les discussions d'arrière boutique, tous les enfants méritent la protection de l'Europe.